La Unión Europea tiene un interés comercial, político, estratégico y humanitario con el primer socio más importante China. España exporta 500 millones de euros, importa 580 millones. La Comunidad Valenciana exporta 60 millones de euros e importa 25 millones.

Importa calzado, juguetes, aparatos eléctricos. China es el tercer cliente de la Comunidad Valenciana.

Por todo ello, es necesario intentar abrir el mercado, mejorar las garantías de calidad de las importaciones, mejorar las exportaciones, ayudar a nuestros empresarios en materia de comercio y empleo, unido a lo que tiene que incluir un acuerdo, que es la mejora del medio ambiente, los derechos humanos y la lucha contra la pobreza.